Sytuacja kobiet w Indiach bez żadnych wątpliwości wymaga zmiany, ta zmiana nie będzie ani łatwa, ani szybka, bo pozycja kobiety kształtowała się tam przez tysiące lat.

Powinniśmy wspierać te instytucje i osoby w Indiach, które walczą z selektywną i wymuszoną aborcją, z dzieciobójstwem, z wczesnymi małżeństwami i z przemocą wobec kobiet. Jestem przekonany, że jednym z kluczowych sposobów doprowadzenia do trwałych i głębokich zmian społecznych jest edukacja. Bez przemian w mentalności nie uda się zmienić stosunków społecznych.

Niestety owa skala powoduje również negatywne zjawiska, takie właśnie jak przemoc wobec kobiet, która ma przerażające rozmiary, i była o tym już tutaj mowa.